Większość państw członkowskich Unii Europejskiej to członkowie NATO, czyli Unia Europejska to my i w większości NATO to również my. Warto więc zauważyć, że dla NATO rozwój współpracy Unia Europejska NATO był jednym z najważniejszych spraw podczas szczytu w Lizbonie. Decyzje szczytu NATO i także deklaracje np. prezydenta Stanów Zjednoczonych potwierdzają, że sojusz nie zwalcza wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a stara się raczej znaleźć sposób na korzystną dla obu instytucji współpracę. Tak więc my również musimy szukać współpracy i współdziałania zamiast bezsensownej konkurencji i kosztownego dublowania struktur, szczególnie dziś w czasach kryzysu finansowego. Mam nadzieję, że wnioski ze szczytu NATO oraz wspomniany tu list ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski skłoni nas Unię Europejską do poważnej debaty na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska, jestem posłem z Polski, będzie na pewno wspierać Panią, Pani Wysoka Przedstawiciel w tych działaniach w czasie polskiej prezydencji. Musimy wykorzystać mechanizmy i szanse, jakie daje nam traktat lizboński. To wielkie wyzwanie dla nas. Na koniec chciałem powiedzieć, że z zadowoleniem przyjmuję deklarację sojuszu o otwartości na współpracę z Rosją, przy jednoczesnym podkreśleniu gotowości sojuszu do otwartości i przyjęcia nowych państw takich jak np.